Señor Presidente, donde dice Considerando que es fundamental acabar con todos los conflictos violentos en el seno de la Unión Europea, algo con lo que estamos de acuerdo, proponemos añadir evitando, en todo caso, políticas de impunidad.